W trakcie debaty padło stwierdzenie, że po Ukrainie mamy podobną sytuację, psychologicznie podobną sytuację, jak po upadku muru berlińskiego.

Dzisiaj, mówiąc na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, pytamy się, jaka ma być dynamika tejże polityki, po tym, co się stało na Ukrainie, po tym doświadczeniu.

Jak poradzić sobie z obroną, zadbać o integralność terytorialną również naszych sąsiadów?

Niezwłoczne podpisanie umowy o strefie wolnego handlu, również zrealizowanie tego dobrze przyjętego pakietu pomocy finansowej, ale również przyspieszenie i to podkreślam przyspieszenie umów o stowarzyszeniu z Gruzją i podpisanie umów o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią.

Pytanie, czy będziemy zjednoczeni w swej różnorodności, bo przecież obok aneksji Krymu, zagrożenia militarnego, mamy również problem bezpieczeństwa energetycznego i relacji gospodarczych. Mamy przykłady, że różnie definiujemy interesy, odchodzimy od wspólnego stanowiska Unii jako całości.